Consider și eu că drepturile omului trebuie să fie în centrul relațiilor cu toate țările terțe, iar respectarea lor să fie menționată în toate acordurile pe care Uniunea Europeană le încheie. De aceea, Comisia ar trebui să elaboreze criterii clare pentru aplicarea clauzei drepturilor omului, precum și mecanisme care să ducă la o activare mai simplă a ei. Așadar, eu susțin ideea raportorului că Parlamentul trebuie să fie un factor de codecizie în domeniu. În final, dacă tot vorbim despre drepturile omului, aș dori să vă amintesc despre repetatele încălcări ale lor în regiunile de conflict înghețat și mă refer în special la regiunea transnistreană.